Y la apoyo porque, por una parte, es muy crítica, como no puede ser de otra manera, con la actitud de la política de los Estados Unidos y, por otra parte, porque reconoce el enorme esfuerzo que está haciendo la Comisión —y que yo le reconozco a la comisaria— por intentar evitar esta situación. Una situación que, desde luego, es absolutamente injusta.

Y quiero señalar que, de uno de los productos afectados, las clementinas valencianas, se han vendido cero —cero— desde que se subieron los aranceles en los Estados Unidos.

Pero creo que además de pedir —como hacemos— la aplicación de medidas que permitan paliar las graves consecuencias que padece el sector, también es importante, sobre todo, incidir en el fondo del asunto. Y yo creo que, para tratar de conseguir que el sector no se vea tan injustamente afectado por estas sanciones, en el marco de la reforma de la OMC —en la que la Comisión está desempeñando un papel muy importante— deberíamos abordar también la reforma del sistema de sanciones.